Najlepša hvala za besedo. Nekaj odgovorov oziroma odzivov na na nekaj točk, ki so se v razpravi doslej, doslej odvile. jaz sem z zelo vesel, da se vsi strinjamo na glavnih gabaritih te razprave. Se pravi, vemo, o čem je problem, vemo, kaj so glavni izzivi, vemo, da je podhranjenost pereč problem in da ga je treba, da ga je treba nasloviti. Zdaj pa bi v bistvu nadaljevanje svoje te razprave šel v odgovor kolegu Bandelliju, ki se sprašuje, kaj točno pomeni podhranjenost. Povedal bom zelo jasno oziroma bom za to uporabil besede, besede stroke, ki se je aktivno angažirala v reševanje tega problema, stroke, ki dela in živi, na centrih za za socialno delo. Zdaj en korak nazaj. rebalans, letošnji rebalans je predvidel, da centri dobijo, dodatna sredstva glede na sprejeti proračun in da v to številko paše triinsedemdeset novih zaposlitev. To je stvar, ki jo mislim, da vsi, složno, pozdravljamo. Danes je tako na centrih zaposlenih tisoč tri tristo šest oseb, novih triinsedemdeset, se pravi, bo dobrodošlih, je to lepa številka, lep procent, ampak še vseeno zraven pa prihaja nova kopica odgovornosti z družinskim zakonikom oziroma s kopico nekih drugih stvari, ki še pridejo. In zdaj v množici vsega tega, kar sem že, na kar sem že prej opozoril, torej da imamo socialne delavce, strokovni kader, ki si želi delati na svojem področju, bo ta obstoječi kadrovski bazen ostal na svojem administrativnem področju, novi bodo prevzeli nove odgovornosti, ta manko v socialnem delu, o katerem danes govorimo, bo pa ostal nenagovorjen, tega problema pa ne bomo, tega problema pa ne bomo rešili. Zdaj, da orišem orišem, statistično sliko. Slovenija je po deležu zaposlenih na socialnem področju globoko pod povprečjem Evropske unije. Na tisoč, na sto tisoč zaposlenih zaposlenih, dosega dvainštirideset odstotkov povprečja, evropskega povprečja. V evropskih državah imajo povprečno na sto tisoč prebivalcev zaposlenih tisoč osemsto enainpetdeset socialnih strokovnih socialnih delavcev, V Sloveniji je ta številka sedemsto sedemdeset Plus to, kot smo slišali prej v razpravah, ti ljudje so, delajo med vikendi, delajo popoldne in zvečer v nadurah, so izmučeni in zgarani pa bi si želeli prispevati k razvoju socialnega dela, k razvoju inštitucije, centra za socialno delo. Zdaj ta problem ni samo v stroki, problem kadrovskega pomanjkanja je tudi v zanimivi geografski porazdelitvi, kjer eni centri, jamrajo, da so bolj, da niso bili v sklopu teh triinsedemdesetih novih zaposlitev zadostno nagovorjeni, in če se zopet vrnem v svoje domače Trbovlje. Tam so mi poročali, da bi za, neko tako zeleno vejo, tisto nujno zdravo operativo svojega dela potrebovali šest novih zaposlitev, dobili so enega. Razumem, da je triinsedemdeset številka, s katero je treba kreativno, kreativno, delovati in jo razdeliti po Sloveniji, ampak vseeno, ne nepravična geografska porazdelitev še globlje poglablja, še bolj poglablja že siceršnje razslojevanje med tistimi, ki so najbolj pomoči potrebni, ker na enem koncu je potem obravnava njihovega problema lahko bolj efektivna, na drugem manj in zopet razdelimo državljanke in državljane na dva razreda. Zdaj, jaz imam v nadaljevanju za ministrico par vprašanj. Po mojih informacijah, je v začetku lanskega leta skupnost CSD pozvala ministrstvo, da okrepi ta kadrovski bazen in da je nujna številka za to, da centri za socialno delo ne dihajo na škrge, ampak zadihajo v svoji moči, in kot se šika, številka štiristo petdeset novih zaposlitev. Pa so potem v dialogu z z ministrstvom prišli do nekih kompromisnih dvesto. In, da naj bi bilo to usklajeno z nekim dokumentom, nekim memorandumom, ki, da ga je Anja Kopač Mrak podpisala dan pred odhodom z ministrstva. Zdaj, mene zanima, če je to resna informacija? Kakšen je ta dokument? In potem, če se vrnemo na triinsedemdeset zaposlitev, po kakšnem ključu ste se odločili, ste prišli do številke triinsedemdeset? Kateri centri so s tega gledišča najbolj obremenjeni oziroma katere boste in kako jih boste s temi triinsedemdesetimi najbolj razbremenili? In pa potem tako zelo eno tako zelo krovno vprašanje, v čem je problem? Zakaj, če stroka ali pa teren pravi štiristo petdeset ljudi rabimo, zakaj ne moremo zaposliti štiristo petdeset ljudi? Zakaj iščemo kompromise dvestotih, ali pa še slabše u v triinsedemdesetih? Kakšne kakšne so dejanske, dejanske ovire? Hvala lepa.